Depuis de nombreuses années, notre groupe défend l'instauration de cette taxe aux effets régulateurs sur les mécanismes financiers spéculatifs qui sont en grande partie responsables de la crise actuelle.

Deuxième priorité permise par la création de cette taxe des ressources propres conséquentes pour l'Union européenne en substitution des contributions des États membres. Ce sera un bond en avant pour les institutions européennes, qui ne seront plus l'otage de tel ou tel pays contributeur net.

Troisième priorité assurer un budget suffisant au minimum au niveau de la délibération de notre Parlement sur le rapport de sa commission SURE. La création de la taxe sur les transactions financières aurait dû nous permettre d'aller plus loin.

Moins de budget, ce serait moins d'Europe, alors que c'est plus d'Europe qu'il nous faut aujourd'hui. Enfin, quatrième priorité mieux concentrer nos moyens budgétaires sur un objectif central, celui de mener à bien la conversion écologique de l'Europe pour son agriculture, pour son industrie, pour ses transports, pour son efficacité énergétique, et tant d'autres domaines.